Először is engedjék meg, hogy gratuláljak Járóka Líviának a kiváló jelentéséhez, illetve mindahhoz a munkához, amit ő itt 2004 óta következetesen folytat az európai roma közösségek védelmében. Én ezt a mai vitát a gyermekek szemszögéből ragadnám meg. Hiszen minden gyermeknek gyakorlatban is biztosítania kell ma Európában az esélyekhez, a felemelkedéshez való hozzáférést. Legyen ez egy többségi közösséghez tartozó, vagy éppen egy kisebbségi közösséghez tartozó gyermek. Jelenti ez, hogy esélyt kapjon minden gyermek a testi és szellemi fejlődéshez, ami jelenti épp úgy a napi meleg ételt, mint az oktatáshoz való jogot. Mindez, ami ma természetesen jogként kellene megjelenjen a gyermek, így a roma gyermek oldalán, az a másik oldalon az állam, és aláhúzom, a szülők kötelességeként és felelősségeként kell megjelenjen.

Egy uniós szintű roma stratégiának éppen ezért a Járóka jelentést alapul véve, például a krízistérképek révén kell erősítenie a tagállami és társadalmi összefogást, és szükséges bátorítania a helyi kezdeményezéseket. Hiszen mindnyájunknak az az érdeke, hogy bebizonyítsuk, hogy lehetséges a szemléletváltás a környezetünkről. Üdvözlöm, hogy a magyar elnökség egyik legfőbb prioritásaként kezeli ezt a roma stratégia kialakítását, és hogy ebben szorosan együttműködik Járóka képviselő asszonnyal.